Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Škocjanske jame so enkraten jamski splet z veliko rastlinsko in živalsko pestrostjo ter bogato kulturno dediščino, celotno zavarovano območje je tudi del omrežja Natura dva tisoč in ekološko pomembno območje. Vse naravne vrednote v parku pa so državnega pomena in mednarodno priznano območje svetovnega pomena, zato je odgovornost države za njihovo ohranjanje še večja in pomembnejša, prav tako pa so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti, na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine so bile v okviru konvencije o svetovni dediščini vpisane leta tisoč devetsto šestinosemdeset gre torej za izjemno naravno danost, na katero moramo biti Slovenci ponosni, in naša skupna dolžnost je, da z njo ravnamo z veliko odgovornostjo, ob tem pa v Novi Sloveniji opozarjamo, da so pri nas registrirana arheološka najdišča stalno ogrožena z novimi gradbenimi posegi, poleg tega pa na reki Reki v jami še vedno občasno nastajajo pene, katerih izvor še ni pojasnjen, reka pa ima tudi močan vonj. To lahko kaže na onesnaženje reke, kar lahko negativno vpliva na podzemno živalstvo ne le Škocjanskih jam, ampak celotnega podzemnega toka Reke. Še vedno ni urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih vod za večino naselij v vplivnem območju parka. Od uveljavitve zakona o regijskem parku škocjanske jame oziroma začetka delovanja javnega zavoda Park Škocjanske jame je viden očiten napredek na zavarovanem območju, za kar so v prvi vrsti zaslužni ustanovitelji javnega zavoda in še posebej zaposleni v javnem zavodu, ki uspešno izpolnjuje osnovno poslanstvo regijskega parka. Poleg uspešnega črpanja evropskih sredstev in večjega števila obiskovalcev parka in s tem doseganja višjih prihodkov iz naslova lastne dejavnosti javnega zavoda izkazujejo potrebno skrb za delovanje parka tudi ustanovitelj z zagotavljanjem proračunskih sredstev. Javni zavod z izvajanjem trajnostnih ukrepov prispeva k ohranjanju Škocjanskih jam in z uspešnim vključevanjem lokalnega prebivalstva v njegove aktivnosti k razvoju celotne skupnosti na območju regijskega parka kljub dejstvu, da Škocjanske jame letno med sto trideset tisoč in sto sedemdeset tisoč obiskovalcev, je delež države v petih letih slaba dva milijona in pol evrov, v v preteklem pet letnem obdobju je namreč ta park za opravljanje svojih nalog zagotovil kar enainosemdeset procentov lastnih sredstev. Tukaj bi bil potreben razmislek, da bi po zgledu Postojnske jame podarili koncesijo tudi za Park Škocjanske jame. Cilji upravljanja, ki izhajajo iz resolucije, ohranjajo Škocjanske jame in drugi podzemni svet, ohranjajo ugodno stanje naravnih vrednot živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov in razvijajo okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku. Resolucija krepi vključevanje lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku in krepi vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju, zato bomo v Novi Sloveniji predlog resolucije oziroma program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame podprli. Hvala lepa.